Štatistické údaje týkajúce sa dôsledkov fajčenia sú alarmujúce a nedajú sa prehliadnuť.

Preto je na čase sprísniť tabakové smernice a úplne zakázať príchute cigariet a ďalšie prídavné látky ako vitamíny a zaviesť na tabakové výrobky drsnejšie zdravotné výstrahy na odradenie mladých ľudí od fajčenia. Aj keď tabakové spoločnosti budú určite neustále tlačiť na zmierňovanie smerníc EÚ, v tomto musíme byť nekompromisní a mať na zreteli zdravie a životy ľudí. Podporila som správu, pretože zavádza aj niekoľko zlepšení osledovanosti a bezpečnosti zameraných na boj proti nezákonnému obchodu stabakovými výrobkami.